Jak to, co ma z tym wspólnego konwencja stambulska? Konwencja stambulska to jest międzynarodowy dokument, a dla państw sygnatariuszy tego dokumentu treść konwencji staje się prawem krajowym. Nawet jeżeli na poziomie prawa krajowego była niepewność co do tego, jak rozwiązywać konflikty wartości w prawie, to konwencja te konflikty rozstrzyga.